Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, les crises économiques et sociales sont toujours des moments de douleur pour les citoyens et de doute pour les peuples et les économies. Depuis trois ans, les témoignages se multiplient de tentations de replis nationaux face aux difficultés. Là, on nous signale une multiplication des contrôles tatillons, ici des difficultés à concourir pour des marchés publics, et ici et là nous en avons eu une expression dans cette assemblée tout à l'heure des doutes sur l'utilité même de l'Europe.

En fait, mes chers collègues, la crise, c'est le doute. Votre message, Monsieur le Commissaire, c'est de dire aux citoyens européens que l'Europe est de retour et qu'elle est là pour les protéger. Dans le passé, l'Europe a été naïve dans ses échanges extérieurs.

Et nous sommes tous responsables de ces millefeuilles réglementaires qui font que l'Europe a été vécue comme une usine de complexité.

Et l'Europe doit continuer à s'harmoniser. Et puis, il y a un moment où il faudra que nous parlions du dumping social et du dumping fiscal entre les États membres, parce que, comment peut on croire que nous parviendrons à ce marché unique, si les règles restent si différentes d'un État à l'autre?

Voilà, mes chers collègues, voilà, Monsieur le Commissaire, ce que vous voulez et je le salue c'est rendre, en fait, le marché unique aux citoyens. C'est vaincre les peurs et apporter de nouvelles raisons de vivre ensemble. Monsieur le Commissaire, vous voulez faire du marché unique non plus seulement une construction économique, mais une construction politique. Le Parlement, j'en suis sûr, vous soutiendra dans cette voie.